Schulz tout à l'heure je crois que nous pouvons faire avancer l'Europe dans le bon sens et vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin, et que, désormais, vous méritez pleinement.